Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, chers collègues, nous pouvons bien sûr regarder en arrière et revenir sur les événements de cet été, mais puisque nous avons décidé de soutenir l'Égypte dans ce moment difficile, parlons plutôt de l'avenir! Laissons d'abord au nouveau Comité des 50 le temps nécessaire pour mener à bien la révision de la Constitution.

Tout en continuant de soutenir le principe de cette transition, restons vigilants quant à la direction qu'elle prend. Rappelons le nécessaire respect des droits et des libertés fondamentales je pense, bien sûr, à la situation préoccupante de la communauté copte. Enfin, soyons à l'écoute et soutenons les Égyptiens, nombreux, qui demandent davantage de transparence politique et qui aspirent surtout à l'amélioration de leurs conditions de vie.